El primero ha sido ampliar el foco humanitario y territorial de los problemas a los cuales tenemos que enfrentarnos. El segundo ha sido adoptar el único enfoque eficaz y basado en valores que podemos adoptar el enfoque de la corresponsabilidad y de la cooperación entre los dos continentes. Al ampliar el foco, hemos considerado que África ha sido, es y, por desgracia, seguirá siendo un continente de desplazamientos, un continente de emigración. Lo ha sido en el pasado hace apenas un par de décadas, por centenares de miles, los emigrantes subsaharianos llegaban a las costas de España o de Italia o morían intentando llegar a ellas. Lo seguirá siendo porque dos de las cuatro crisis humanitarias más importantes están ubicadas en África ―República Centroafricana y Sudán del Sur―. Lo seguirá siendo porque hay otras crisis africanas como en Mali, en Nigeria, en general, en todo el Sahel. Lo seguirá siendo porque el cambio climático afectará a África más que a ningún otro continente, y lo seguirá siendo porque si nadie puede frenar a aquellos que escapan de la guerra, tampoco podrá frenar a los que escapan del hambre y de la enfermedad. Y, por tanto, también al ampliar el enfoque territorial, ha dado con la clave de la responsabilidad compartida no se trata de dinero a cambio de devoluciones no se trata de dinero a cambio de retener emigrantes. Se trata de compartir la responsabilidad y de poner en marcha un plan de acción que ataque las causas reales que provocan la emigración.